Hvala za besedo, podpredsednica. Vsem lep pozdrav. V Slovenski demokratski stranki menimo, da je Predlog zakona o dopolnitvi Gradbenega zakona, ki uvaja izdajo uporabnega dovoljenja zgolj na željo investitorja enostanovanjske stavbe, njegova pridobitev pa ni več pogoj za vselitev vanjo, dober in primeren. Ocenjujemo, da je sedanja oblika zakona, v kateri se zahteva uporabno dovoljenje tudi za enostanovanjske stavbe, neživljenjska. Hkrati pa investitorje bremeni z dodatnimi nepotrebnimi stroški in administrativnimi ovirami. Dejstvo je, da je v Sloveniji jasna tradicija samogradnje in da gradnja običajno poteka v skladu s finančnimi zmožnostmi investitorja. Zato onemogočati vselitev družinam, ki so postopno in z odrekanjem zgradile dom za lastno uporabo, ker na primer v danem trenutku ne morejo poskrbeti za fasado stavbe, ni življenjsko. Tudi obvezno navodilo ministra inšpekcijskim službam, naj za enodružinske hiše brez uporabnega dovoljenja izdajajo zgolj opozorila brez odločb o izvršbah, ter neživljenjskosti ne odpravlja, temveč jo zgolj odloži za določen čas. Če primerjalno pogledamo ureditve ponekod drugod po Evropi, ugotovimo, da je slovenska gradbena zakonodaja precej manj naklonjena družinskim gradnjam. Redkokje se za enostanovanjske gradnje oziroma družinske hiše zahteva tako gradbeno kot uporabno dovoljenje. Na primer Avstrija tako pozna koncept manjše hiše, to je hiša, ki služi izključno za bivanje s skupno površino do šesto kvadratnih metrov in ne več ko tremi nadzemnimi etažami, ki ne potrebuje gradbenega dovoljenja, zgolj priglasitev del. Zahteve po uporabnem dovoljenju se nato razlikujejo glede na dežele. Tudi Češka za primerljive stavbe zahteva zgolj priglasitev gradbenih del in ne predvideva uporabnega soglasja. Tudi nemška zakonodaja ne predpisuje uporabnega dovoljenja. Na Poljskem se za gradnjo samostojne enodružinske hiše poda zgolj vlogo za priglasitev gradbenih del, po zaključku del pa se o tem zgolj obvesti pristojni nadzorni organ. Dobre prakse, ki grejo v prid družinskim gradnjam, je torej veliko. Prav bi bilo, da bi v Sloveniji temu sledili. Hvala za besedo.